Madame la Présidente, je m'oppose à ce texte parce qu'il participe de cette logique d'intrusion de l'Union européenne dans les ressources naturelles d'un certain nombre de pays et il se trouve que, dans le cas du Liberia, la situation est d'autant plus inacceptable que 50 de la population locale vit de la pêche.

J'estime que c'est un accord totalement léonin qui va tourner au détriment des populations locales.